Les Émirats sont victimes, depuis 2011, de manipulation et de l'ingérence du Qatar qui se sert des Frères musulmans à cette fin.

Mansour est, consciemment ou non, un agent de ce complot. Il est affilié aux Frères musulmans, il participe au Gulf Center for Human Rights, organisation financée en grande partie par M. Soros, maître de l'alliance de la finance, du crime et du terrorisme pour déstabiliser nos États et les États. Chers collègues, nous devons absolument soutenir les Émirats dans leur lutte contre le terrorisme, il y va de notre intérêt. J'ajoute que le roi avait accordé sa grâce à ce délinquant et que nous sommes en face d'un récidiviste.